Die afhankelijkheid moeten we proberen te beperken en het promoten van andere eiwithoudende gewassen en het veredelen van soja kunnen bijvoorbeeld een stap in de goede richting zijn.

Het gebruik van eiwitten uit insecten of algen zijn hier echt een goed voorbeeld van.